Offensichtlich denn doch nicht ganz! Denn, wenn man sich Ihr Verhalten in den letzten Monaten ansieht, so ist Ihnen wohl offensichtlich die Sensibilität bewusst, aber in Wirklichkeit ist Ihnen der Erfolg eines bestimmten Sektors wichtig. Ich habe Ihnen sehr genau zugehört, als Sie gesagt haben, aerodynamische Formen, Maße und Gewichte sind anzupassen, was das immer dann heißen will im Detail. Ich kann mir vorstellen, Sie wollen Überladungen vermeiden, indem Sie die Gewichtslimits so hoch setzen, dass keiner so viel reinbringt, dass es als Überladung gelten könnte. Sie wollen die Lkw offensichtlich so lang machen, dass die Schiene überhaupt keine Chance mehr hat, konkurrenzfähig zu sein. Meine Frage an Sie Werden Sie ein echtes impact assessment machen, das auch die notwendigen Mehrkosten für die öffentliche Hand mitberücksichtigt, wenn diese Gigaliner auf unseren Straßen eingesetzt werden? Der Alpenraum wird sich wehren. Das kann ich Ihnen garantieren!